del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Manca, per esempio, un chiaro riferimento a un impegno a finanziare metodi alternativi alla sperimentazione animale e la loro promozione e diffusione anche in ambito accademico, nei piani di studio universitari, per un rapido abbandono di questa pratica, così come richiesto da un